Nachdem die Kommission vor einigen Monaten ihren Haushaltsentwurf vorgelegt hat, liegen nun und wir danken dafür konstruktive Positionen von Parlament und Rat vor, und ich glaube, dass die bestehenden Unterschiede in den Ansätzen

In der Struktur des Haushalts haben wir keine Unterschiede. In den Zielen, die wir verfolgen wollen, sind wir ebenfalls gleichermaßen überzeugt Wachstum und Beschäftigung, für die Wettbewerbsfähigkeit Europas möglichst viel zu tun, die Migration auch finanziell zu stemmen und äußere und innere Sicherheit im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau zu organisieren. Der Kommissionsvorschlag hat bei den Verwaltungsausgaben für Personal und Sachmittel und Investitionen alles getan, um hier Sparsamkeit darzutun.

Ich will zu den Kohäsionsprogrammen sagen, dass wir im nächsten Jahr unverändert davon ausgehen, dass die Kohäsionsprogramme und die Beantragung von Mitteln volle Fahrgeschwindigkeit erreicht haben werden.

einen Zahlungsstau bekommen. Deswegen, auch in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, sind wir von diesem Mitteleinsatz als Bedarf im nächsten Jahr überzeugt. Wir freuen uns als Kommission, dass kleinere, aber wichtige Projekte wie WiFi4EU oder die Gründung des Europäischen Solidaritätskorps in dieser Start und Umsetzungsphase ausreichend finanziert werden und dies vom Rat auch entsprechend mitgetragen wird. Ich will für heute nur ankündigen, dass wir die Beratungen im Trilog in den nächsten Wochen dazu nutzen wollen, um Sie von unseren Projekten gerade im Bereich Zukunft, im Bereich Forschung, im Bereich Wettbewerbsfähigkeit, im Bereich Innovation zu überzeugen.

Rat, Parlament und Kommission haben vor einigen Jahren entschieden Wir wollen drei Prozent unseres Bruttosozialprodukts in Forschung und Innovation investieren. Wir liegen bei zwei Prozent. Je mehr wir darüber reden, desto weniger erreichen wir das Ziel. Forschung ist die Grundlage für künftige Wettbewerbsfähigkeit.

Jetzt eine halbe Milliarde zu kürzen, scheint mir in die falsche Richtung zu gehen, zumal wir damit nur Großforschungsvorhaben finanzieren wollen, bei denen ein europäischer Mehrwert nachgewiesen werden kann. Zum Beispiel müssen wir nach den Kürzungen drei von vier Anträgen im Bereich der digitalen Technologie eine Absage erteilen.

Oder Gesundheitsforschungsvorhaben Krebs, Alzheimer, seltene Krankheiten, personalisierte Medizin. Im Gesundheitsetat zu kürzen, heißt Wir kommen in der Forschung bei Gesundheit etwas langsamer voran.

Einsparungen sind notwendig und möglich, aber ich will Sie überzeugen von den Projekten.

Ich glaube, da sollten wir eher die finanziellen Mittel halten oder gar erhöhen, um nicht Ausgaben in die Zukunft zu verlagern und mit diesen Projekten später als die Amerikaner oder Asiaten in die Umsetzung zu gehen.

Je schneller, je straffer wir beraten, desto mehr haben wir Zeit, um die nächste Finanzperiode gründlich vorzubereiten, wo es Milliardenlücken gibt.